V samotném legislativním rámci pro regulaci endokrinních disruptorů ale bude třeba jít ještě podstatně dál.

Kromě koktejlového efektu tady vstupují do hry ještě také sekvenční expozice těmto látkám. Řada těch látek je špatně odbouratelná nebo vůbec není odbouratelná a v životním prostředí zůstávají a působí po desetiletí. U endokrinních disruptorů nelze vždycky stanovit nějaké prahové koncentrace jako u běžných toxinů. Často působí pouze v jedné určité koncentraci, nepůsobí v nižší ani vyšší koncentraci.

Také působí v mikrokoncentracích, například účinná koncentrace ethinylestradiolu je tak nízká, že ji vůbec nelze reálně monitorovat. Jeden konkrétní endokrinní disruptor bude jinak působit na muže, jinak působit na ženu, jinak působit na adolescenta, jinak na dospělého člověka a úplně jinak na lidský plod. Může působit pouze v jedné citlivé, sensitivní periodě během ontogenetického vývoje a před a po této senzitivní periodě vůbec nebude mít účinek. Všem, kdo zpochybňují nebo chtějí jakkoliv dál změkčit tuto legislativu, bych chtěl říci jen toto podívejte se na statistiky nárůstu nemocí, statistiky poruch spojených s působením hormonálních disruptorů. V tuto chvíli už nejde o předběžnou opatrnost, jde o to nezavírat oči.